fimmta mál það fjallar um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla í frumvarpinu er lagt til að skilgreiningar á því hvað telst vera ólögmætur sjávarafli í skilningi laganna verði breytt í núgildandi lögum er ólögmætur sá sjávarafli sem fenginn er umfram aflaheimildir eða án þess að tilskilin sér veiðileyfi samkvæmt annarri málsgrein sjöundu grein laga um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands sé fyrir hendi svo og afli sem önnur málsgrein sjöundu grein laga um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla tekur til það er afli umfram uppgefin kaup eða aðföng ekki eru nein haldbær rök fyrir því að marka skilgreiningunni svo þröngt gildissvið í frumvarpinu er laga til að talið verði upp í sjö töluliðum hvað telst vera ólögmætur sjávarafli og skilgreiningin muni þannig einnig taka til afla sem fenginn er án þess að tilskilin veiðileyfi hafi verið fyrir hendi afla sem fenginn var utan leyfilegra veiðidaga afla sem fenginn var með óleyfilegum veiðarfærum afla sem fenginn er af svæði þar sem viðkomandi veiðar eru bannaðar og afla sem ekki nær þeirri lágmarksstærð sem kveðið er á í lögum stjórnvaldsfyrirmælum eða sérstökum veiðileyfum ástæður þess að talað er rétt að gera allan afla upptækan sem fenginn hefur verið ólögmætum hætti er að enginn á að geta hagnast á lögbroti það er að ekki á að vera fjárhagslegur hvati við það að brjóta af sér verði frumvarpið að lögum verður meira jafnræði í því hvaða afli sem fenginn er með ólögmætum hætti eða andstætt friðunarreglum verði gjaldtækur samkvæmt lögum um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla með þessu verði hvatinn til að brjóta af sér þurrkaður út virðulegi forseti ég hef nú rakið helstu atriði frumvarpsins sem miða að því að víkka út þá skilgreiningu á því sem telst vera ólögmætur sjávarafli og vísa að öðru leyti til frumvarpsins og greinargerðar að lokinni